Bylo by to tak potřetí v řadě, kdy Parlament odmítne udělit absolutorium Radě a Evropské radě, protože za rok 2011 se bavíme i o Evropské radě, byť byla zahrnuta pod rozpočtovou kapitolu společně s Radou.

A to jsou právní názory, které vycházejí z posuzování Smlouvy o fungování Evropské unie. Evropský parlament je jediným přímo voleným orgánem Evropské unie a má odpovědnost vůči občanům jednotlivých členských států, proto by poslanci EP měli poskytovat úplné informace daňovým poplatníkům o tom, jak je s jejich daněmi nakládáno. Občané Evropské unie si provoz platí ze svých daní a je tak automatickou povinností každého orgánu, včetně dle mého názoru Rady a Evropské rady, hospodařit transparentně a plně se zodpovídat veřejnosti. Na plenárním zasedání 17. dubna tohoto roku bylo odloženo udělení absolutoria Radě a Evropské radě za rozpočtový rok 2011 a to z toho důvodu, že Rada nespolupracuje s Evropským parlamentem a odmítá poskytnout potřebné informace k udělení absolutoria. Já jakožto zpravodajka jsem toto odložení doporučila s tím, že bychom měli dát prostor zástupcům Rady, aby měli možnost dodat patřičné informace a zodpovědět minimálně otázky, které byly vzneseny od členů Výboru pro rozpočtovou kontrolu. Ačkoliv schůzka s kyperských předsednictvím naznačovala, že by mohlo dojít k určitému pokroku, bohužel se tak nestalo. Hospodaření Rady přitom není tak transparentní, jak si Rada myslí, jak je tedy prezentováno ve výroční zprávě. Parlament již několik let upozorňuje na nepřehlednost v dosazování a odměňování zaměstnanců a také stále nebyly objasněny náklady, které Rada vynaložila na pořízení budovy Residence Palace. Domnívám se, že pokud Parlament nemá zodpovězeny všechny otázky, nemůže rozhodovat jinak, nežli udělení absolutoria Radě a potažmo tedy i Evropské radě odmítnout. Jestliže zítřejší hlasování opět dopadne tak, že poslanci EP rozhodnou absolutorium neudělit, doufám, že to přiměje zástupce Rady alespoň v budoucnu vést otevřenější dialog s námi, se členy Výboru pro rozpočtovou kontrolu. Chci zdůraznit, že toto moje stanovisko bylo na Výboru pro rozpočtovou kontrolu odhlasováno s výjimkou jednoho hlasu všemi hlasy. Takže já věřím, že i zítřejší hlasování proběhne v podobném duchu a že to stanovisko bude podpořeno.